Pane předsedající, paní komisařko, vítám otevřenou diskusi na téma minimální mzdy a také vaše slova o neopodstatněných administrativních překážkách, které tady položila legislativa v Německu i ve Francii. Na naši odpověď a na vaši rychlou aktivitu, na váš rychlý zásah totiž čekají desítky autodopravců, kteří se na nás obrátili se svými obavami. Myslím, že je v zájmu všech občanů, abychom chránili konkurenceschopnost našich firem, našich zaměstnavatelů. Národní opatření, která chrání svůj trh formou, která je v rozporu s jednotným vnitřním trhem, prostě nejsou přijatelná, a jak už tady zaznělo, nemůžeme zaměňovat boj proti sociálnímu dumpingu s vytvářením administrativních překážek na vnitřním trhu, které jsou v rozporu s dosavadními pravidly a které jsou ochranářské. Chraňme konkurenceschopnost našich firem na evropském trhu vůči třetím zemím, vůči vnějšímu sociálnímu dumpingu z Asie, který nejvíce ohrožuje naši konkurenceschopnost.